Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, ce n'est pas notre premier débat sur le marquage d'origine mais, ne doutant pas des bienfaits de la répétition, je vais me permettre d'insister, comme mes collègues, sur la nécessité d'une réglementation européenne sur le En effet, en dépit de l'opinion exprimée par ce Parlement en 2005 puis en 2007, par le vote de la résolution de notre collègue Enrique Barón Crespo, l'absence de majorité au Conseil a toujours empêché l'adoption de ce règlement. Pourtant, un tel texte représenterait une avancée fondamentale, non seulement pour les consommateurs européens, mais aussi pour nos industries. En effet, en indiquant le pays d'origine de certains produits importés de pays tiers, le consommateur serait pleinement informé des caractéristiques du bien qu'il achète. Dans des secteurs aussi sensibles que ceux de l'habillement, de la maroquinerie ou de l'ameublement, créer les conditions d'un choix éclairé du consommateur est un enjeu capital pour ces entreprises qui ont fait le choix du maintien d'une production préservant le savoir faire et l'emploi en Europe. Je me réjouis donc de la proposition que vous venez de faire, Madame la Commissaire, mais je tiens à insister sur le fait que cette proposition doit rester ambitieuse. Rechercher le soutien d'une majorité des États membres ne doit pas se faire au détriment de notre objectif final. Il serait, par exemple, inacceptable que le marquage d'origine ne concerne que les produits finis, de sorte qu'il serait possible d'importer séparément tous les composants, de les assembler en Europe et de les qualifier de made in Europe Par ailleurs, j'aimerais accompagner les démarches de la Commission pour tirer le maximum de bénéfices d'un tel règlement. Ainsi, sans revenir sur une demande répétée en faveur de l'amélioration et de la simplification des règles d'origine, la possibilité de créer un marquage paneuroméditerranéen serait une avancée considérable pour renforcer les filières intégrées autour de la Méditerranée et le commerce Sud Sud. Je tiens enfin à souligner que, dans le cadre de la mise en œuvre du traité de Lisbonne, la commission du commerce international verra ses pouvoirs considérablement accrus. La Commission pourra donc compter, je vous l'assure, Madame la Commissaire, sur le plein engagement des députés pour suivre de près les discussions sur ce règlement essentiel pour les consommateurs et les travailleurs européens.